Bohužel se o této věci zde bavíme opakovaně a ta situace se v posledních týdnech ještě výrazně zhoršuje. Měli bychom tedy alespoň vyvinout veliké mezinárodní úsilí na zrušení blokády letišť a přístavů a pokusit se alespoň o to, aby humanitární pomoc byla do této země zajištěna a neumíraly tam stovky lidí a dětí každý den.

Měli bychom i tyto věci na mezinárodním poli více řešit, byť v této chvíli prvotně se pokusme alespoň zajistit efektivní humanitární pomoc.